A legtöbb panasz a Bizottsággal kapcsolatban érkezik, ami rendre késlekedve a válasszal, megrendíti az európai uniós intézményekbe vetett bizalmat. Növelni kell az átláthatóságot az intézmények munkájának optimalizálásával, szélesebb körű kommunikációval, ugyanakkor odafigyelve arra, hogy a költségek ezzel ne növekedjenek.

A panaszok száma ráadásul valószínűleg tovább fog nőni a Lisszaboni Szerződés bevezetésével, illetve az európai jogszabályok tagállamokban történő hiányos vagy késedelmes alkalmazásával. Ennek megelőzésének érdekében a nemzeti bírák, a gyakorló jogászok, a közigazgatási és köztisztviselők számára kibővített és összehangolt igazságügyi képzéseket kell szervezni.